Het laat ook zien dat er een complex is van financiële instellingen, belastingadviseurs die aan die belastingontwijking bijdragen.

Financiële instellingen moeten hun vergunning verliezen als ze meewerken aan transacties die discutabel zijn, maar er moet ook een gedragscode komen voor belastingadviseurs als zij meewerken aan constructies die twijfelachtig zijn, en er moet een einde komen aan de verwevenheid van universiteiten en belastingadviseurs. En als ik dan de Commissie lees die will shed light op deze activiteiten, dan is dat niet voldoende. We zullen dit industriële complex van belastingadviseurs en financiële instellingen hard moeten aanpakken.